frá í gær um gengislán það er algerlega ljóst að dómurinn leiðir til bætts réttar fyrir marga skuldara að gengislánum en dómurinn skilur eftir gríðarlega margar spurningar ég gleðst yfir því að fólk fái réttarbót og ég gleðst yfir því að sá hluti skuldara sem þetta á allt við það skuli lækka hjá þeim

en aftur á móti verð ég að segja að ég ber nokkurn kvíðboga yfir því ástandi sem nú blasir við dómurinn leiðir til mikillar óvissu óvissu um hvernig fara skal með gengisbundnar skuldir ekki bara hjá einstaklingum heldur líka hjá fyrirtækjum

frá seðlabankanum og enginn treystir sér til að skera úr um hversu mikið þetta mundi kosta fjármálakerfið það er hversu mikið af peningum mundi færast frá fjármálakerfinu yfir til skuldaranna samt treystu menn sér til að segja að þetta mundi hlaupa á einhverjum tugum milljarða en gátu engan veginn treyst sér til að skera úr um hversu margir tugir milljarða þetta væru það liggja fyrir útreikningar sem voru gerðir á sínum tíma í tengslum við gengislánadóminn skulum við kalla hinn fyrsta og þar var máluð mynd þar sem með því að nota samningsvexti þá gæti þetta kostað fjármálakerfið allt að tvö hundruð milljarða þannig að ef svartsýnustu spár rætast gætu þetta orðið tvö hundruð milljarðar en ef svona þær spár sem menn telja líklegastar að þetta verði einhverjir tugir milljarða það er ljóst að þetta mun koma sér vel fyrir það fólk sem fellur undir dóminn getum við sagt en það fólk eru þeir sem greiddu af lánum sínum og hafa í hendi fullnaðarkvittun

að hann eigi ekki við um þetta fólk heldur muni lán þess bera lágmarksvexti seðlabankans verðtryggðar þannig að það er mikil óvissa núna uppi og það eru miklar viðsjár getum við sagt framundan vegna þess að dómurinn mun leiða til þess að ekki verði hægt að púsla saman því bankakerfi sem landið þarf á næstu mánuðum næsta hálfa ári næstu átta mánuðum þannig að